óska bæði þér og þingheimi gleðilegs árs ég vona að þetta verði gott en það sækir að mér efi ég vil líka óska nýjum ráðherrum velfarnaðar í nýjum störfum og fyrrverandi ráðherrum til hamingju með að vera aftur orðnir óbreyttir þingmenn nú erum við komin hingað aftur á nýju ári á alþingi íslendinga vonandi til þess að vinna þjóðinni gagn á erfiðum tímum það er alla vega ástæðan fyrir því að ég er hér til að gera mitt besta til þess að bjarga því sem bjargað verður og til þess að reyna eftir bestu getu að laga landið mitt mér finnst svo margt að hér á íslandi veganesti mitt auk stefnuskrár hreyfingarinnar eru gildi hreyfingarinnar þau eru mín leiðarljós þar sem mér finnst eiga erindi við víðar langar mig forseti að deila þeim með þingheimi í þeirri veiku von að einhver grípi þau á lofti og geri þau að sínum þau eru réttlæti heiðarleiki og hugrekki ég hlustaði hér áðan á ræðu forsætisráðherra nú fer þetta kjörtímabil að styttast í annan endann við mörg orðin ansi langeyg eftir því að ríkisstjórnin efni að mörgu leyti ágæt áform sín forsætisráðherra nefndi mörg góð mál sem ég er meira en tilbúin að leggja lið ég hef fulla trú á því að okkur takist að senda drög að nýrri stjórnarskrá í dóm þjóðarinnar nú í vor og að á næsta ári fáum við nýja og betri stjórnarskrá mér finnst ríkisstjórnin líka hafa lagt margt gott til er lýtur að nýtingu auðlindanna ég er ekki eins sannfærð og formaður sjálfstæðisflokksins um að nýting auðlinda okkar sé sjálfbær við eigum að fara varlega og leyfa náttúrunni að njóta vafans lykilatriðið er að hámarka arðinn af auðlindum okkar og að þjóðfélagið allt njóti hans en ekki handvaldir vildarvinir stjórnmálamanna þá komum við að verðtryggingunni endurreisn bankanna og skuldum heimila og smærri fyrirtækja þá finnst mér tilfinnanlega vanta að grunngildi hreyfingarinnar séu höfð að leiðarljósi

það var ekkert réttlátt við þetta hrun en úrvinnslan verður að byggjast á réttlæti og heiðarleika ég get ekki séð að svo sé til þess að takast á við þennan skuldakúf sem liggur eins og mara á heimilunum í landinu þarf hugrekki hugrekki til þess að hugsa út fyrir rammann hugrekki til þess að